Ja sama pochádzam z krajiny, ktorá bola dlhé roky pod vplyvom Sovietskeho zväzu predchodcu Ruskej federácie. Tvrdiť dnes, že v Ruskej federácii sa z pohľadu politických reforiem nič neudialo, by bolo veľmi nekorektné.

Takisto by ale nebolo na mieste, keby sme povedali, že tie reformy, ktoré sa udiali doteraz, sú dostačujúce a že nebudeme mať záujem sledovať ďalší vývoj a ďalšie napredovanie politických reforiem v Rusku. Mali by sme ale veľmi citlivo zvažovať a prispôsobiť tón, ktorý volíme v takejto diskusii.

Ako často kritizujú v Ruskej dume korupciu, ktorá je v členských štátoch Európskej únie.

Mám však taký pocit, že ak chceme byť tými kritikmi, tak naša kritika by mala byť vecná, a ak bude naša kritika vecná, tak potom by sme sa mali zamerať aj na kritiku korupcie v našich vlastných členských štátoch. Ak kritizujeme to, že v Rusku nemá priestor opozícia, pozrime sa do Rumunska, má priestor opozícia v Rumunsku? A ide o členský štát Európskej únie. Ak hovoríme o tom, že je tu hegemónia jednej veľkej strany, pozrime sa do Maďarska. Tam je predsa takisto hegemónia jednej veľkej strany a takisto sme tu mnohokrát kritizovali to, čo sa deje v členskom štáte Európskej únie. Takže chcem len požiadať, kolegyne a kolegovia, aby aj v prípade Ruskej federácie ostala naša diskusia vecná a konštruktívna.